Herr Präsident! Die große Euphorie um die demokratischen Fortschritte der Türkei durch das jüngste Referendum muss man relativieren. Denn die Türkei hat es bisher nicht geschafft, bei der Rückführung von Flüchtlingen und Migranten mit der EU zu kooperieren. Dabei ist die Türkei nicht nur Herkunftsland, sondern häufig auch Transitland für Flüchtlinge aus dem mittleren Osten, aus Irak und Iran.

Frontex steht zwar bei technologischen Fragen zur Seite, aber das kann natürlich nicht heißen, dass die EU die Kosten für den türkischen Grenzschutz generell zu übernehmen hat.